Señor presidente, señorías, mañana votaremos efectivamente el resultado de las negociaciones con el Consejo para el presupuesto del próximo año.

Es cierto que hay partidas positivas como el programa COSME, que facilita el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de la economía de los Estados miembros. No obstante, es preciso también poner de manifiesto que el presupuesto de la Unión no puede crecer de forma exponencial y que no podemos seguir incrementando el gasto si no lo hacemos de forma eficaz, eficiente y coherente. Sobre todo, hay que afirmar el gasto europeo en aquellas partidas que dan un valor añadido europeo, sin solaparse con las competencias y el gasto de los propios Estados miembros. Eso permitiría reducir las contribuciones de los Estados miembros, que al final son las contribuciones de nuestros ciudadanos. Otras partidas llaman muchísimo la atención por ejemplo, en el Instrumento Europeo de Vecindad, se aumentan en 25 millones de euros las partidas a países como Argelia, que no colaboran con los Estados miembros, como España, en la aplicación de la Directiva de retorno o en el control de la inmigración irregular mientras que, por otra parte, sí se reducen las ayudas a Turquía —por las razones que todos conocemos—, que, sin embargo, sí colabora con la Unión en el control de los flujos migratorios de esa inmigración ilegal, invasiva y descontrolada.